Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt Elnök Asszony, bár nyilvánvalóan nincs az a költségvetés a földön, amit bárki teljes mértékben el tudna fogadni. Valamennyien hallottunk örömöket és kritikákat is fölvonultató megjegyzéseket. Én azért most inkább az örömökre koncentrálnék, és azokra az új jelenségekre szeretném fölhívni az Önök figyelmét, amelyek ebben a költségvetésben rejlenek.

Én azt hiszem, hogy ez a kezdeményezés különös figyelmet érdemel, és nagyon köszönöm Mureşan úrnak és mindenkinek, aki a költségvetést készítette, hogy ebben közreműködött.